Hij begon over lachen, ik zag vele lachende gezichten tijdens zijn bijdrage, alleen, helaas voor hem waren dat glimlachjes van meewarigheid en van plaatsvervangende schaamte.

Op de rode planeet heeft hij absoluut geen last van de Europese Commissie en misschien kan hij vanuit die rode planeet kijken naar de blauwe planeet en vooral zien wat het grote belang en het grote onderscheidingsvermogen van die blauwe planeet is en waarom wij mensen daar wél kunnen wonen en niet op Mars.

Behalve brede steun voor het verslag denk ik dat het ook belangrijk is dat wij ons in dit debat voor heel sterke politieke steun voor een sterkere bescherming van biodiversiteit hebben uitgesproken.

Het gaat dadelijk natuurlijk pas écht spelen als wij het over wetgeving hebben. Dan gaat het ook over de andere beleidsterreinen. Ik ben heel blij met de mooie woorden van mijn collega's daarover, maar ik wil hen graag aan die woorden herinneren op het moment dat wij daadwerkelijk concreet gaan besluiten over het nieuwe landbouwbeleid, het nieuwe visserijbeleid, het nieuwe cohesiebeleid en niet te vergeten het ontwikkelingsbeleid.